Met genoegen vang ik geluiden op van Turkse burgers met een open mind binnen en buiten de eigen landsgrenzen. Deze moedige Turken verdienen ten volle Europese steun.

Een tweede voorbeeld.

Zij vervolgt Zolang wij niet begrepen hebben, dat dit onze gemeenschappelijke geschiedenis is, zal ons verval voortduren.

Commissaris, neem het eveneens krachtig op voor een christelijke presentie en christelijk cultureel erfgoed in Turkije, ook vanwege onze waarden en onze geschiedenis!